Het politieke zwaartepunt in de Europese Unie verschuift dan richting het zuiden en we zien nu al welke wilde wensen voor nog meer Europa mijnheer Macron verkondigt. De brexit is economisch schadelijk omdat het bruto binnenlands product van het Verenigd Koninkrijk stevige klappen gaat krijgen, maar ook dat van de Europese Unie en helaas ook dat van mijn land. Voor nu snel door naar de tweede onderhandelingsfase. Beslist geen vechtscheiding, maar goede en redelijke afspraken. Ook na 2019 moet we verder leven en werken met elkaar.

Die uitslag is niet alleen te wijten aan de tabloids of aan UKIP. Er ligt een sentiment onder dat we ook in mijn land tegenkomen. Deze week bleek uit een rapport van het Sociaal Cultureel Planbureau dat de steun voor de Europese Unie in Nederland is gedaald van 75 naar